abordamos temas distintos, que merecen debates independientes y profundos.

Permítame tres comentarios adicionales Desgraciadamente, cuando todos esperábamos centrarnos en el papel exterior de la Unión Europea estos años, la grave crisis económica y financiera absorbe nuestros esfuerzos. Pero múltiples retos exteriores, en especial nuestra vecindad mediterránea, no nos permiten esperar. La Unión Europea tiene que estar presente política y económicamente en los procesos de cambio en el mundo árabe. Por otra parte, celebro, señora Ashton, que, por fin, la semana pasada en Nueva York prosperase, con un amplio apoyo, el reforzamiento de la voz de la Unión Europea en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La felicito por ello, teniendo en cuenta que el fracaso del año pasado proyectó un interrogante inquietante sobre el papel futuro de la Unión en el mundo y en las organizaciones internacionales. Pero, sin embargo, los votos europeos divergentes sobre la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ponen de manifiesto las enormes dificultades repito, enormes dificultades para lograr una política común de seguridad y defensa efectiva.